Spoštovani minister, vsi prisotni! V zadnjem času sta bila javno objavljena dva zemljevida, ki kažeta na to, da Posavje kot zaključena celota za trenutno oblast ne obstaja. Gre za predlog pokrajinske zakonodaje, ki Slovenijo deli na enajst pokrajin, in tako izmed obstoječih dvanajstih statističnih in razvojnih regij izpušča edino Posavje. In gre seveda za predlog nove delitve volilnih okrajev, ki že tako na pet volilnih okrajev razdeljene posavske občine po novem razbija kar na sedem okrajev. Posavska politika je odločna in enotna zavrniti take poskuse razbijanja regije, ki je s predlogom zakona o pokrajini Posavje že leta dva tisoč med prvimi zahtevala pravico do samostojne pokrajine. Prav tako smo odločeni, da preprečimo nadaljnje siromašenje regije z ukinjanjem in selitvijo inštitucij. Ker je bila ena največjih prevar ukinitev policijske uprave oziroma njena selitev v Novo mesto, kar se je zgodilo v času Pahorjeve vlade s pomočjo zloglasnega projekta Libra, zdaj v Posavju zahtevamo vrnitev policijske uprave v Krško. V omenjeno reorganizacijo, ki naj bi imela ekonomske razloge, a ti niso bili nikoli jasno dokazani, se je šlo proti volji Posavja. Po našem mnenju pa so bili razlogi predvsem politični. V Posavju ocenjujemo, da so se varnostne razmere v času od leta dva tisoč enajst do danes bistveno spremenile, prav tako regija z velikim in številnim objektom, kritične infrastrukture državnega pomena ne bi smela biti brez policijske uprave. Zato je svet regije Posavje že dal pobudo, da se policijska uprava vrne v regijo Posavje in upam, da ste seznanjeni z omejenim sklepom. Zato, spoštovani minister, zanima me, ali boste prisluhnili pobudi sveta regije Posavje. In kaj boste storili, da uresničite zahtevo po vrnitvi policijske uprave.